Elnök Úr! Kedves Jourová biztos asszony! Nagyon örülök, hogy föltette a fülhallgatóját, mert Önhöz szeretnék szólni, és kérdezni, Ön szerint, mint jogásztól is kérdezem, kollegaként, melyik a súlyosabb jogsértés? Közel ezer embert a rendőrség által véresre verni, miközben a választáshoz való jogukat gyakorolják, lásd Spanyolország, illetve Katalónia, spanyol rendőrség, vagy pedig a külföldről támogatott civil szervezetek működésének a szabályozása? Megkérném szépen, legyen kedves az ujjával mutogatni, vagy egy egyest, vagy egy kettest, hogy a kedves európai uniós polgárok előtt világos legyen, hogy az Ön számára melyik a nagyobb jogsértés. Megtenné, hogy megmutatja? Csodálkozom, hogy ezt nem hajlandó fölvállalni, ugyanis a nyitó beszédében ebben a témában a magyar jogsértésről beszélt, a katalánról nem. Ideje most már, hogy ne csak a transzfóbiát, a homofóbiát, a xenofóbiát hagyják abba, hanem a magyarfóbiát is, a hungarofóbiát.